Señor Presidente, un minuto es suficiente para decir alto y claro que el pueblo venezolano está secuestrado por un nefasto gobernante que ha conseguido que un país rico viva en la pobreza un Presidente que no reconoce ese grito de libertad y dignidad que se extiende por toda Venezuela. La sociedad venezolana está siendo maltratada por Maduro, o ¿acaso no es maltrato vivir sin luz, sin medicamentos, sin alimentos y, lo que es más grave, sin esperanza, tras ver cómo fracasan todos los intentos de ese bravo pueblo de recuperar su dignidad? Hoy quiero ser una venezolana más, una madre, una esposa, una hija de cualquiera de los presos políticos que ruegan a Europa que no las olviden y que siguen exigiendo la liberación de todos esos presos que lo están simplemente por querer una Venezuela libre.